Într o Europă în care circulația persoanelor este din ce în ce mai dinamică, lucru care determină și un flux important al elevilor care își însoțesc părinții în altă țară, conceptul de școală europeană trebuie promovat mai mult la nivelul statelor membre. Experiența școlilor europene în domeniu ar trebui, totodată, să fie fructificată mai mult în momentul elaborării programelor școlare din statele Uniunii Europene pentru a realiza o corelare cât mai bună a acestora cu sistemul școlilor europene, mai ales în ceea ce privește bacalaureatul european la finalizarea ciclului liceal. Pentru aceasta consider benefică realizarea unor proiecte de înfrățire între școlile europene și cele naționale, încurajarea de schimburi de elevi și profesori, precum și instituirea unui program comun la nivelul Uniunii Europene dedicat promovării funcționării Uniunii Europene, a instituțiilor și a politicilor sale în rândul tinerilor.